Es ist doch pervers, in einer Gesellschaft zu leben, in der um einen Kollegen zu zitieren in Deutschland jedes Tier kontrolliert wird und wer es hält, aber wir im Jahr 6 der Krise immer noch nicht wissen Wie sieht es aus mit den Derivaten und ihrem Umfang?

Da sind Sie massiv gefordert!